Es ist völlig normal, wenn abgekürzt wird, dass bei jedem Kommissar etwas abgekürzt wird. Ich habe die erste Frage beim Kommissar Dalli, also wusste ich sicher, dass ich drankomme.

Dann könnte man ja auch entsprechend informiert werden. Ich muss wirklich sagen, dass ich mit diesem Verfahren nicht einverstanden bin und bitte, die Fragestunden nicht mehr abzukürzen. Sie sind das Wichtigste an einem Parlament!

Es ist ein Recht für jeden einzelnen Abgeordneten, das elementar ist, das wir vor allem aus dem britischen Parlamentarismus zu uns herüber gebracht haben.